Hvala za odgovor! Veseli me, torej to vaše spodbudno sporočilo, da ste se o vseh teh problemih pogovarjali in seveda da so tudi vaši sogovorniki izrazili neko, pripravljenost, da bodo rešili to problematiko. Ta problematika se vedno znova pojavlja, vrti in do sedaj sem imela občutek oziroma sem menila, da pač naša vlada, naši zunanji ministri niso bili dovolj aktivni na tem področju, zato želim in pričakujem, da vztrajate, da se te obljube v prihodnosti tudi izpolnijo in uresničijo. Nedavno ste bili na obisku tudi v Avstriji, kjer vemo, da je ravno tako problem, tiskanega medija Novice, kjer pravzaprav gre za sorazmerno malo denarja, pa so sedaj morali zmanjšati izhajanje tednika na štirinajstdnevnik, torej enak problem, ne gre za veliko sredstev, imamo dobre sosedske odnose, veliko sodelujemo, pa vendarle takšnega problema ne znamo uspešno rešiti. Ravno tako, pri z Italijo se blagovna menjava, povečuje, investicije rastejo, napovedan je celo, februarja, poslovno-, investicijski dogodek v Italiji za še več sodelovanja, kot sem prebrala. Italija je druga največja trgovinska partnerica Slovenije. Peta po naložbah in tako naprej. To se pravi, da je interes obojestranski, da imamo dobre sosedske odnose, da dobro sodelujemo tudi na gospodarskem in drugih področjih, zato sem prepričana, da rešitev teh problemov lahko pripomore k še boljšim medsosedskim odnosom. Ne nazadnje pa zaščitni zakon tudi ščiti slovensko narodnostno skupnost v Italiji in je prav, da se njegove določbe čim večji meri uresničujete. Torej, ali boste vztrajali, da se te vse te obljube tudi uresničujejo v prihodnosti, tudi v zvezi z Narodnim domom oziroma njegovo vrnitvijo?